forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka númer sextíu og fjögur tvö þúsund og sex nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund helgu rut eysteinsdóttur og írisi björk hreinsdóttur frá fjármálaeftirlitinu hrafn magnússon frá landssamtökum lífeyrissjóða evu bryndísi helgadóttur frá lögmannafélagi íslands tryggva axelsson og hjördísi björk hjaltadóttur frá neytendastofu björn friðfinnsson

björk guðnadóttur frá samtökum fjármálafyrirtækja harald inga birgisson frá viðskiptaráði og ómar þór eyjólfsson frá viðskiptaráðuneyti með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka til að koma til móts við athugasemdir við íslensk lög og reglur af hálfu alþjóðlega framkvæmdahópsins financial action task force on measures against money laundering sem fóstraður er af o e c d lagt er til í frumvarpinu að fjármálaeftirlitið hafi eftirlit með því að einstaklingar eða lögaðilar sem í atvinnuskyni stunda gjaldeyrisviðskipti eða yfirfærslu peninga og annarra verðmæta fari að ákvæðum laganna og reglugerða og reglna sem settar eru samkvæmt þeim lögð er til skráningarskylda hjá fjármálaeftirlitinu fyrir starfrækslu gjaldeyrisskiptastöðva og peninga og verðmætasendingarþjónustu jafnframt er í frumvarpinu skilgreint hvaða starfsemi það er sem fellur undir fyrrgreind hugtök samanber aðra grein frumvarpsins

um er að ræða eftirlit með einstaklingum eða lögaðilum sem í atvinnuskyni selja hluti sem greitt er fyrir með reiðufé hvort sem viðskiptin fara fram í einni greiðslu eða fleiri sem virðast tengjast hver annarri að fjárhæð fimmtán þúsund evrur eða meira miðað við opinbert viðmiðunargengi eins og það er skráð hverju sinni fatf gerði athugasemdir við það að þessir aðilar væru ekki nægilega upplýstir um skyldur sínar samkvæmt lögunum og nefndi sérstaklega að þessir aðilar væru ekki nægilega upplýstir um þá skyldu að láta athuga gaumgæfilega öll viðskipti sem grunur léki á að rekja mætti til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka í fyrsta málsl fyrstu málsgrein níundu grein laganna er mælt fyrir um að óheimilt sé að framkvæma viðskipti eða stofna til viðskiptasambands við aðila hafi ekki reynst mögulegt að fullnægja skilyrðum fyrstu og annarri málsgrein fimmtu grein laganna um áreiðanleikakönnun á fundum nefndarinnar var nokkuð rætt um sjöttu greinar frumvarpsins þar sem lögð er til viðbót við þetta ákvæði þess efnis að hafi þegar verið stofnað til viðskiptasambands skuli binda enda á það enda hafi ekki verið uppfyllt skilyrði fyrstu og annarri málsgrein fimmtu grein um áreiðanleikakönnun og þannig óheimilt að framkvæma viðskipti samanber fyrstu málsl fyrstu málsgrein níundu grein laganna rétt er að taka fram að með þessari viðbót er ekki ætlunin að leggja auknar skyldur á fjármálafyrirtæki til dæmis í þá veru að þau þurfi að kanna viðskiptamannahóp sinn og ganga eftir því að viðskiptavinir mæti á vettvang og framvísi skilríkjum ásamt því að svara spurningum um tilgang viðskiptasambands og fleira enda er gert ráð fyrir því að þá aðeins skuli binda enda á viðskiptasamband að fyrirhugað sé að framkvæma viðskipti í því bent er á það sem fram kemur í athugasemdum við sjöttu greinar frumvarpsins en þar er vakin athygli á tengslum við nýja fjórðu málsgrein fjórðu greinar samkvæmt

hryðjuverka verði ekki aðeins vísað til hundrað greinar a heldur einnig til hundrað greinar b og c sömu laga lögð er til orðalagsbreyting á a lið níundu grein frumvarpsins þannig að orðalagið samrýmist því sem er í gildandi lögum nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

hundrað greinar c annar við níundu grein í stað orðanna hann hefur verið tekinn í viðskipti í a lið komi samningssambandi hefur verið komið á undir þetta rita háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir birgir ármannsson árni páll árnason birkir j jónsson jón gunnarsson og björk guðjónsdóttir jón bjarnason skrifar undir álit þetta með fyrirvara